Cieľom regionálnej politiky je odstraňovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov.

Európska regionálna politika prináša pridanú hodnotu opatreniam, ktoré sú realizované priamo v teréne. Pomáha financovať konkrétne projekty v prospech regiónov, miest a obcí a ich obyvateľov. V minulom roku sa urobil veľmi pozitívny krok, keď OEP zmenil nariadenie o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, aby ho mohli využívať všetky členské štáty na zníženie energetickej náročnosti budov.

Máme v mnohých miestach nielen zateplené budovy, ale nezanedbateľná je aj estetická hodnota a kvalita bývania a zníženie nákladov na bývanie. Som poslankyňou z východného Slovenska, z regiónu, ktorý patrí medzi tie, ktoré sú hlboko pod úrovňou priemeru EÚ. Preto vítam nový návrh nariadenia, ktorý sa zameriava na rozšírenie oprávnenosti bývania v prospech marginalizovaných skupín.

Preto mestá a obce budú môcť túto skupinu svojich obyvateľov postupne začleňovať medzi majoritu. Vítam tento návrh a podporím ho spolu so svojimi kolegami zo Slovenska z frakcie SD.